Pani Przewodnicząca! W jakimś sensie cyberwojna już trwa. Chcę zwrócić na to uwagę dlatego, że przyglądając się także tym zgłoszonym poprawkom 338, o ile dobrze pamiętam także w nich widać niezbyt korzystne dla walki z cyberatakami propozycje zapisów. Także w ramach dyskusji widać, jak bardzo mocno w tej przestrzeni informatycznej są wpisane rozmaite interesy, aby także w procesach legislacyjnych cyberbezpieczeństwo nie było do końca zapewnione. Martwi mnie to. Ale chcę podkreślić, że wszystkie elementy, które znalazły się w wypowiedzi Pana Komisarza, są tak dobrze zbudowane, że chętnie się pod nimi podpiszę. Ważne jest, aby nie tracić czasu. Ważne jest, aby nie tracić pieniędzy. Ważne jest także, aby nie lekceważyć sygnałów, które płyną w tej chwili przede wszystkim z prywatnego biznesu, dotyczącymi inwigilacji, zagrożeń bezpieczeństwa danych, jak również bezpośredniego zagrożenia militarnego.